Domnule Președinte, vreau să folosesc această oportunitate pentru a face un scurt bilanț al activității Parlamentului European și, de asemenea, să mulțumesc în egală măsură alegătorilor, care m au învestit cu încrederea lor. Parlamentul a contribuit la stabilirea unor reguli pentru eliminarea speculației financiare a fraudei, a evaziunii fiscale, a dezvoltat garanția pentru tineret, de asemenea, a acordat ajutorul tehnic pentru atragerea fondurilor Băncii Europene de Investiții, a permis reducerea tarifelor de roaming și, nu în ultimul rând, a apărat libertățile individuale prin respingerea ACTA. De asemenea, forul legislativ a susținut parcursul european al Republicii Moldova și a susținut negocierea de acorduri comerciale cu Statele Unite și Canada, reamintind în acest context necesitatea eliminării vizelor pentru cetățenii români în aceste două state.